Acest lucru se va putea realiza prin crearea unor mecanisme de stimulare pentru eficientizarea vehiculelor și impunerea de penalități pentru producătorii care nu respectă aceste obiective. Consider, însă, că noua legislație privind reducerea de CO 2 nu trebuie să pună în pericol nici producătorii din industria auto, nici cumpărătorul. Noile reguli trebuie să țină cont de preocupările IMM urilor și ale constructorilor europeni de automobile care cer ca introducerea treptată a limitelor de poluare să demareze după 2015, deoarece vehiculele care se vor vinde în 2014 se află deja în stadiul de dezvoltare și de producție. 147 de grame este un compromis acceptabil comparat cu cifrele care s au vehiculat. Comisia trebuie, însă, să urmărească atent raportul între industria auto și utilizatori pentru a evalua efectul acestei măsuri asupra prețurilor și, implicit, asupra activității micilor întreprinderi.